Wypracowaliśmy odpowiednią strategię. Jej wdrażanie jest jednak ciągle opóźnione. To cytat z listu przewodniczącego Tuska zapraszającego na posiedzenie Rady Europejskiej.

PNR, ale nie zaliczam do tego zbioru projektu utworzenia europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej. Ten projekt narusza podstawy ustrojowe kilku państw. Jest również wątpliwy w świetle prawa pierwotnego Unii Europejskiej. Poszerzanie metody wspólnotowej w niezwykle delikatnej i kluczowej dziedzinie bezpieczeństwa nie zastąpi solidarności międzypaństwowej.